Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale giungere a un rapido abbandono della dipendenza da fonti fossili per agevolare una diffusa autoproduzione e un'autosufficienza energetica basate proprio sulle rinnovabili. L'impegno assunto dall'Unione europea per l'abbattimento delle emissioni di CO2, ma anche l'urgenza di intervenire per ridurre drasticamente in tempi rapidi il livello di inquinanti, come ad esempio i metalli pesanti e le diossine presenti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, dovrebbero obbligare tutti gli Stati a mettere tempestivamente in pratica misure efficaci. Ne va della nostra salute e del nostro ambiente, ma ne va anche delle nostre risorse finanziarie, visti i costi sanitari e sociali di un ambiente devastato proprio dalla dipendenza da fonti fossili come petrolio, carbone e gas. Per fare in modo che la transizione sia rapida serve un grande sforzo che può essere sostenuto dalla ricerca, dall'innovazione e da un utilizzo effettivo ed efficace di tutti i fondi europei disponibili, per incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Uno sforzo che non dovrebbe assolutamente essere frenato, come purtroppo abbiamo avuto modo di vedere in paesi come il mio, da cosiddette riforme strutturali che si traducono di fatto in politiche di...